Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, l'éruption du volcan islandais en avril dernier et beaucoup d'entre nous l'ont dit tout à l'heure a fourni une illustration douloureuse de la fragmentation et du peu d'efficacité du ciel européen. Et chacun d'entre nous dans cet hémicycle a été directement concerné. Cinq millions de nos concitoyens se sont retrouvés bloqués sans réelle solution alternative de transport. Un an après cet événement exceptionnel, de nouvelles mesures européennes se font toujours attendre. Un premier exercice de crise vous l'avez dit, Monsieur le Commissaire lié aux cendres volcaniques est bien prévu les 13 et 14 avril prochains sous la coordination d'Eurocontrol, de l'OACI et de l'IATA mais il est essentiel que l'AESA assume un réel leadership pour une coordination des mesures de sécurité au niveau européen. Il est certain que les informations fournies par les VAC de Londres et de Toulouse doivent être affinées en utilisant des moyens technologiques plus modernes. Ces données, comme on l'a vu en avril dernier, peuvent cependant être contradictoires et peuvent conduire chaque État membre à prendre des décisions concernant la fermeture de leur espace aérien moins motivées par l'information que par l'émotion. Dans ce contexte, le rôle de l'AESA est essentiel pour proposer une interprétation harmonisée de ces données, ainsi que pour assurer la centralisation et la bonne dissémination de l'information. Au delà de l'information des VAC, l'AESA se doit de mettre en place un mécanisme de collecte des données disponibles en associant étroitement les États membres, les compagnies aériennes et leurs pilotes. Cette centralisation de l'information et la coordination de tous les acteurs concernés permettra d'éviter le chaos et les incohérences auxquels nous avons assisté l'année dernière. J'attends donc de la Commission qu'elle puisse, avec l'AESA, présenter rapidement des propositions concrètes qui s'intégreront pleinement dans la réalisation du ciel unique européen.